To je citat iz københavenskih meril, ki jih je morala med drugim zadostiti tudi Slovenija, da se je lahko pridružila Evropski uniji. A žal je slika danes v moji domovini drugačna.

24. obletnico samostojnosti, a se še vedno soočamo z neuspelo tranzicijo, kar se najbolj kaže prav v stanju slovenskega sodstva.

Poleg tega je problem kakovost, kar kažejo podatki o številnih razveljavljenih sodbah zaradi kršenja človekovih pravic.

Zato pozivam Evropsko unijo, da z veliko pozornostjo spremlja situacijo v slovenskem sodstvu.